Porque sabemos que la violencia de género es uno de los casos más graves de violación de los derechos humanos una de cada cuatro mujeres sufre violencia de género. La crisis ha traído el desempleo, pero también recortes en las áreas esenciales como son las políticas sociales, las ayudas a las casas de mujeres, las ayudas a las asociaciones de mujeres. Sin duda, la euroorden es un paso importante en la buena dirección, pero no es suficiente hay que prevenir. Hay que prevenir en las etapas más tempranas, educando desde la igualdad, desmontando estereotipos, acabando con la educación machista, fomentando la formación crítica que rechaza cualquier tipo de discriminación. En estos tiempos de incertidumbre, de austeridad y de cambio, es necesario poner la violencia de género en el centro de la agenda europea. Es imprescindible reiterar nuestro compromiso para articular una estrategia conjunta a nivel europeo.